Herr Präsident! Ich möchte mich auch zunächst bei dem Berichterstatter und bei den Kolleginnen und Kollegen bedanken Herr Roll hat es ja eben schon angesprochen für die wirklich gute, harte Zusammenarbeit. Ein zentraler Baustein der Energieunion ist ja die Energieeffizienz, denn durch die weitere Steigerung der effizienten Nutzung von Energie können wir Ressourcen schonen und einsparen. Hier denke ich, ist auch noch ein großes Potenzial vorhanden, das uns helfen kann, unsere gemeinsamen Ziele für den Klimaschutz zu erreichen. Darüber hinaus stärkt ein möglichst effizienter Einsatz von Energie auch unsere Unabhängigkeit von Drittstaaten und schont vor allen Dingen den Geldbeutel aller, der Verbraucherinnen und auch der Unternehmer. Das Energielabel ist ein Erfolg. Durch die Ausweisung der Energieeffizienzklassen ist es jetzt auch den Verbrauchern möglich geworden, Produkte miteinander zu vergleichen und vor allen Dingen eine aufgeklärte Kaufentscheidung zu treffen. Dies hat wesentlich dazu beigetragen, dass die vom Energielabel erfassten Produkte stetig weiter entwickelt worden sind und heute deutlich effizienter sind als früher. Eine gute Energieeffizienzklasse ist ein entscheidendes Kaufargument, und deshalb liegt es auch im Interesse der Industrie dies als Wettbewerbsvorteil zu nutzen. Der Erfolg hat dazu geführt, dass heute viele Elektrogeräte in die beste Energieeffizienzklasse fallen und bei einigen Produkten A tatsächlich die schlechteste Effizienzklasse ist. Diese Unübersichtlichkeit führt zu einer zunehmenden Verwirrung bei den Verbrauchern. Es ist jetzt wirklich höchste Zeit, dass wir für Klarheit beim Kauf von Elektrogeräten sorgen und dass das Label endlich wieder verbraucherfreundlich wird.

Erstens Die Rückführung auf eine einheitliche Effizienzklasse von A bis G über alle Produktegruppen hinweg schafft Klarheit und wird wieder dazu beitragen, dass Verbraucher auf einen Blick Produkte miteinander vergleichen und auf Anhieb auch entscheiden können, wie effizient das ist. Zweitens ist es gut, dass die geläufigsten Haushaltsgeräte bereits innerhalb von 21 Monaten mit dem neuen Label versehen werden sollen und andere Produktgruppen, mit Ausnahme der erst kürzlich skalierten Heizgeräte, spätestens in fünf Jahren umzustellen. Drittens Durch den Aufbau einer Datenbank mit einer geschlossenen Plattform für die zuständigen Behörden und das ist der Unterschied einer öffentlich zugänglichen Informationsseite für Verbraucher wird die Marktüberwachung in den Mitgliedstaaten übrigens gestärkt. Und wie ich gehört habe, wird das auch von den Mitgliedstaaten unterstützt. An der einen oder anderen Stelle gibt es aus unserer Sicht, aus sozialdemokratischer Sicht, noch einige Punkte, die wir durchaus optimaler regeln könnten So halten wir eine zentrale Datenbank für angemessen, und als Sozialdemokraten unterstützen wir, dass Mitgliedstaaten Anreize für Konsumenten mit geringem Einkommen setzen können.

Deswegen bitte ich auch darum, dass wir die Beschlüsse mit großer Mehrheit fassen und dass wir auch dem Berichterstatter für den Trilog die Zuständigkeit erteilen.